Wie stellt sich denn den Bürgerinnen und Bürgern die Krisenbearbeitung nach dem letzten Gipfel dar? Der Bürger nimmt doch wahr, die Banken erhalten rund 1 Billion Euro von der EZB, und zwar ohne jede Bedingung. An diese Billion sind keine Bedingungen geknüpft, die Banken können dieses Geld nutzen, wie immer sie wollen. Die Krisenländer hingegen werden geknebelt und zu einer desaströsen Austeritätspolitik gezwungen.

So fährt man die EU politisch schlicht vor die Wand.